Domnule președinte, infrastructura de comunicații și de tehnologia informațiilor a devenit, și ar trebui să fie tot mai mult, parte a infrastructurii critice. De aceea, regret faptul că s a redus bugetul alocat prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei dezvoltării infrastructurii de TIC, întrucât consider că o sumă importantă va trebui cheltuită și la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivelul statelor membre, pentru creșterea securității

Fiabilitatea și securitatea rețelelor, sistemelor și serviciilor informatice sunt esențiale pentru activitățile economice și, în special, pentru funcționarea pieței interne. Amploarea și frecvența incidentelor de securitate provocate deliberat sau întâmplător este în creștere și reprezintă o amenințare majoră pentru funcționarea rețelelor și a sistemelor informatice. Consider important ca, la nivelul fiecărui stat membru, să se asigure instituirea unui nivel minim de capacități naționale în domeniul securității rețelelor și a informației și să se creeze echipe de intervenție în caz de urgență informatică.